um klukkan ellefu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um stöðu fjármála heimilanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður unnur brá konráðsdóttir hæstvirts félagsmálaráðherra árni páll árnason verður til andsvara